Monsieur le Président, Monsieur Barroso, vous avez, à juste titre, parlé de l'évasion fiscale. Vous savez que c'est un combat extrêmement important pour nous, parce que c'est un combat d'efficacité économique et de justice sociale. C'est très bien d'en parler, mais on aimerait des actes.

Où est la pression de la Commission pour aider la Grèce à essayer de récupérer les 100 à 200 milliards d'euros qui sont en Suisse, selon les estimations du gouvernement grec? Je sais que ce n'est pas forcément la priorité de la Grèce. La Grèce est la première responsable de cette incapacité à lever réellement l'impôt. Mais où sont réellement les actes de la Commission pour faire pression sur la Suisse, pour que l'argent puisse être taxé et revienne ensuite en Grèce? Daniel Cohn Bendit parlait tout à l'heure de ce qu'a fait Obama vis à vis des banques suisses et du secret bancaire. Où est l'initiative de la Commission européenne pour faire exactement ce qu'Obama a fait, c'est à dire imposer une loi extraterritoriale qui s'impose et écrase le secret bancaire? Où est l'initiative de la Commission pour avoir une liste européenne des paradis fiscaux? Dans la liste noire de l'OCDE, il y a un État, deux États, trois États de temps en temps ils signent des conventions entre eux et, ensuite, il n'y a plus personne.

Où est l'initiative de la Commission Moi, j'attends des réponses concrètes parce que c'est très bien de faire des grandes déclarations devant ce Parlement, mais c'est quand même beaucoup mieux de poser des actes politiques concrets qui mettent la pression sur des États parce que j'ai tout à fait conscience que le premier frein, ce sont les États.

Une dernière question, Monsieur Barroso, qui ne porte pas sur les paradis fiscaux, mais sur l'austérité. Lorsque nous discutons de manière informelle avec vos services et les services de la DG ECFIN, que nous disent vos fonctionnaires?

La réalité, Monsieur Barroso, c'est que lorsque vous mettez ces chiffres là, cela ne marche pas.